Monsieur le Président, Madame la Ministre, l'Autorité palestinienne et Mahmoud Abbas utilisent les outils du droit international et de la diplomatie. Le gouvernement israélien a choisi une nouvelle fois la force, la violence et le viol délibéré du droit international.

reconnaissant la Palestine comme État observateur. Nos institutions européennes doivent devenir des rouages d'application du droit international, s'opposer à la décision de l'État d'Israël de confisquer les taxes des importations palestiniennes, de poursuivre la destruction des maisons à Jérusalem, et demander l'arrêt immédiat de la colonisation et la restitution des terres volées. Laisser poursuivre la colonisation, notamment dans ce qu'on appelle la zone E1, reviendrait à empêcher la construction d'un État palestinien, donc à renier le vote de l'Assemblée générale de l'ONU. Au contraire, nous devrions réaffirmer que la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem font ensemble la Palestine.

Je lis cet article La puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.

C'est en ce sens que mon groupe de la Gauche unitaire européenne et gauche verte nordique appuie le projet de résolution commune, réaffirmant l'esprit de la justice et du droit contre les logiques de domination et de la force.